Mais le rapport de Mme Piri se borne à une seule analyse, certes négative, de la situation, mais qui n'exclut nullement la perspective d'adhésion à l'Union européenne. Pour nous, il s'agit avant tout d'une question essentielle la Turquie n'a pas sa place dans l'Union européenne pour des raisons culturelles et même civilisationnelles, même si le peuple turc, peuple ami de la France de longue date, mérite toute notre attention. De plus, nous ne pouvons admettre une modernisation de l'union douanière entre l'Union européenne et la Turquie qui irait contre nos intérêts économiques et, en premier lieu, contre ceux de nos agriculteurs.